Onorevole Viotti, io non posso che riconfermare l'impegno fermissimo del Parlamento europeo, che rappresenta mezzo miliardo di cittadini europei che vivono in un continente, l'unico continente al mondo dove non c'è la pena capitale, e la piena contrarietà all'introduzione della pena di morte in qualsiasi paese del mondo per qualsiasi motivo. Non c'è alcuna giustificazione al mondo per togliere la vita a chicchessia.